Hvala lepa. Gospod poslanec je dejal, da je končal pri seštevanju pri milijardi, ne. Mi smo predlagali zakon o vinu s finančnim učinkom nič, predlagali smo, malo prej ste ga obravnavali, zakon o gasilstvu, maksimalno ena cela pet milijona evrov, in tole, kar smo predlagali, znaša približno tristo, tristo dvajset milijonov evrov. Daleč od milijarde. Toliko glede korektnosti vaših navedb.